Hát erre irtó kíváncsi vagyok, hogy hogyan, vagy hogy ő ezt mégis hogyan értette, ugyanis amikor

A migráció kérdéséről már csak a konyhában szabad családi körben beszélni. Itt pedig folyamatosan gyalázzák, populistának, szélsőségesnek, xenofóbnak kiáltják ki azokat, akik nem tapsolnak lelkesen.